Spoštovani predsednik vlade in vsi ostali navzoči! Zdaj, dajte razumeti, da nam, Primorcem, dejansko ni vseeno za napovedi o zapiranju zahodne meje in drugič ni nam tudi vseeno za vzpostavitev, ustanovitev tako imenovanih skupnih policijskih patrulj. O tem ste že zdaj odgovarjali na vprašanje, pa kljub temu, obstajajo določene pomanjkljivosti. In prva in poglavitna je ta, drži dejstvo, da so skupne patrulje tudi z okoliškimi drugimi državami, z z Italijo, tudi Italija, Avstrija, Francija in tako naprej, ampak dejstvo je, da skupna patrulja Slovenija- Italija je nastala na našo pobudo, spoštovani predsednik vlade. Zunanji minister je dejal v Bruslju, da na ta način bomo zgradili določeno zaupanje z Italijo. Jaz mislim, da lahko tudi na kakšen drug način gradimo zaupanje z Republiko Italijo, ne pa da mi predlagamo skupne patrulje. Zakaj je skupna patrulja na meji z Italijo, če sami, kot pravite, dobro obvladujemo situacijo na južni meji. To je enako, kot da bi vratarja postavili ne v gol, ampak za gol, pa bi pričakovali, da bo učinkovito branil svojo mrežo. Ne? Skupne patrulje, da jih mi sami predlagamo, je nonsens. In zlasti pa povod, samo priznanje, da stvari na južni meji niso pod nadzorom. In drugič, povod na drugi strani notranjemu ministru Italije, da te patrulje, kot je že samo napovedal, nekje oktobra meseca oceni kot neučinkovite in potrebno je zgraditi neko ograjo. To pa nas, Primorce, malce boli, spoštovani predsednik vlade, ta meja. Napoved padca te meje leta dva tisoč štiri, ko Slovenija vstopi v Evropsko unijo, ta padec je bil narejen s takim ponosom in zanosom, kajti ta meja je delila slovensko narodnostno ozemlje. In če kaj, je moje primarno vprašanje: Kje so razlogi za mešane patrulje? Zakaj je Republika Slovenija sama dala pobudo za skupne policijske patrulje, če pa jaz verjamem, recimo, da verjamem notranjemu ministru, da mi dobro varujemo našo mejo s Hrvaško. In drugo vprašanje, ki je pa pomembnejše od tega, zlasti pa vaš odgovor, pa je: Kako bo Vlada Republike Slovenije ukrepala na napovedi ministra za notranje zadeve Italije Salvinija, da bo Italija postavila ograje na naši zahodni meji? Kako bo vlada ukrepala, da bo naše okno v svet, pogled na zahod, ne bo delila ograja, da bo bila Nova Gorica in Gorica imela skupni trg, ne pa da bo tam žica. Kajti, ker je skrajnosti na oblasti, prihaja lahko tudi do iracionalnih idej, in upam, da v tem primeru, v teh odnosih, ne bo temu tako.